Drage poslanke in poslanci! Standard otroškega varstva v Sloveniji je zagotovo zavidljiv, na visoki ravni. Ena izmed pozitivnih lastnosti, ki jih je bila Slovenija deležna, ko se je priključevala Evropski uniji je tudi ta, da smo v tem procesu priključevanja vzpostavili zelo visoke standarde v vrtcih. Nekateri pravijo celo previsoke. Jaz se s temi ne strinjam, trdim pa, odgovorno iz izkušenj, ker sta moji sestri obe dve vzgojiteljici, in ko odhajajo na razne izmenjave tudi po svetu, da so naši standardi v otroških vrtcih visoki, celo v primerjavi, v primerjavi s skandinavskimi državami. Vsaj v nečem smo v samem vrhu in če kaj, potem smo zagotovo v vrhu, kar se tiče otroškega varstva. Na tem mestu gre zahvala tudi vsem vzgojiteljicam in pomočnicam, ki dan za dnem opravljajo svoje delo zaradi tega, da naši otroci se vzgajajo, pridno rastejo v vrtcih in da starši lahko nemoteno opravljamo svojo delo. Vsekakor gre za izjemno delo, za pomembno delo in v tej luči bi se bilo potrebno večkrat vprašati, ali je delo pomočnic vzgojiteljic ustrezno vrednoteno glede na to, da so njihove plače nizke, delo pa izjemno pomembno. Vključenost otrok v vrtec je pomembna za njihov socialni in pa tudi duševni razvoj. Zaradi tega vsaka razvita država stremi k temu, da je vključenost otrok v vrtec čim višja. Po zadnjih podatkih je vključenost slovenskih otrok osemdeset- odstotna, cilj Evropske unije je petindevetdesetodstotna vključenost. Torej do dosege tega cilja naš čaka še kar nekaj dela, še kar nekaj poti. In seveda stvar, ki nam znižuje vključenost, je zagotovo precej visoki stroški, stroški so visoki tudi zaradi visokih standardov, ki jih imamo v vrtcih in o katerih sem govoril že pred tem. In da bi starše razbremenili teh visokih stroškov v vrtcih, v Novi Sloveniji predlagamo popravek zakona, s katerim bi oprostili plačila, plačevanja vrtca za drugega, tretja in vsakega naslednjega otroka, ki ga imajo starši hkrati v vrtcu. Za prvega, najstarejšega otroka bi pa plačilo znižali za en plačilni razred. To je osnova, to je bistvo našega predloga. Verjemite mi, da je najbolj obremenjujoče in največji pritisk pri vrtcih zlasti na srednji razred. Naša socialna politika je relativno radodarna in tudi dobra, ko gre za starše z zelo nizkimi prihodki in dohodki. Za te primere je dobro poskrbljeno, saj jim država oziroma občine v večjem delu krijejo stroške vrtca. Zelo hitro pa srednji razred, zlasti če imata dva starša povprečno plačo, morda kakšen evro čez, naletijo na to, da stroški vrtca v momentu znašajo dvesto, tristo, morda tudi več evrov. In to predstavlja veliko, zares veliko breme za vse starše, ki imajo vključene otroke v vrtce. In s tega vidika je seveda smiselno razmišljati tudi o tem, da bi breme, pritisk na starše v tem delu zmanjšali. In v tem smislu je spisan tudi ta zakon. Zato jaz pričakujem, ne, da vse tiste stranke, ki se imate za napredne, v Novi Sloveniji se imamo za napredno stranko, in zato spodbujamo vključenost otrok v vrtec, da to konkretno storite tudi s pritiskom na gumb, da podprete ta zakon in s tem omogočite, da bi resnično čim večje število staršev lahko svoje otroke poslalo v vrtec. Državna sekretarka, in tudi v mnenju vlade je bilo izpostavljenih nekaj očitkov temu zakonu, češ da izpostavlja podoben standard, ki smo ga imeli že do leta dva tisoč dvanajst, čeprav vsi priznavajo pozitivne učinke tega standarda. To, da je bil drugi otrok v vrtcu zastonj in vsak naslednji, je pomenilo k temu, da se je zelo povečala vključenost otrok v vrtce. In nenazadnje, kakorkoli hočete, državne statistike kažejo, da je bila tudi rodnost takrat na najvišji ravni. Tako da lahko pridemo do zelo preprostega zaključka, da očitno je ta ukrep deloval in bi ga veljalo uporabljati tudi v prihodnosti. Očitki pa so bili, ne, da ne bi prihajalo do diskriminacije, do diskriminacije med starši, ki imajo hkrati vključenih več otrok v vrtec, ker za te, ki imajo hkrati vključene, velja, da je drugi, tretji in vsak naslednji zastonj, medtem ko pa starši, ki imajo razliko med posameznimi otroci tako veliko, da niso vsi istočasno v vrtcu, pa ta ukrep ne deluje. Ampak to zadevo se da enostavno popraviti, odpraviti. Tudi v tem našem zakonu se črta besedica, da so otroci hkrati vključeni, in potem ni nobene težave. To pomeni, da bodo starši vedno imeli drugega, tretjega otroka, ni važno, kdaj ga bodo poslali v vrtec, zastonj. Torej ta težava, na katero je opozorila državna sekretarka, je možno odpraviti in je tudi v duhu tistega, kar naj bi se koalicija zavzemala, da naj bi bilo tudi otroško varstvo brezplačno. Potem je bilo omenjeno, da je problem tudi to, da se diskriminira med starši, ki imajo samo enega otroka, in med tistimi, ki jih imajo več, ker zdaj ti, torej ker tisti, ki ima samo enega, ni deležen te ugodnosti, da bi bil drugi, tretji in ne vem, in, vsak naslednji zastonj. Ampak, morajo za enega plačati v celoti. Jaz tukaj se sklicujem na, pozitivno diskriminacijo družinske politike. Zdi se mi, zdi se mi pomembno, da tudi država s tem, ko pozitivno diskriminira družine z več otroki, na neki način sporoča, da si vendarle želi in zato daje tudi ugodnosti in bonitete družinam z več otroki. In v tem ne vidim ničesar spornega. Ker je predlagani zakon seveda v duhu koalicijskega sporazuma, ker je predlagani zakon v duhu odpravljanja vseh ovir, da se mladi ne odločajo za več otrok, ker je v duhu soočanja z negativnimi demografskimi trendi, jaz vendarle pričakujem tukaj široko podporo. Predvsem pa pričakujem podporo tistih, ki se v javnosti zelo velikokrat izkazujejo, da so socialno čuteči, da imajo neki občutek za ljudi, ker prav pri tem zakonu, na tem konkretnem primeru, bodo to lahko pokazali s konkretnimi dejanji. Dialog, sodelovanje je bilo danes že večkrat omenjeno, da če bi bilo več pogovora in več sodelovanja med obema stranema, med koalicijo šestih strank in med opozicijo, potem bi bilo mnogo manj napetosti. Mnogo manj konfliktov v tej državi. In s tem bi tudi ta država se lahko pomikala hitreje. In tukaj se strinjam s poslancem Starovićem, ki je rekel, da za dialog, za sodelovanje je potrebna dvosmerna komunikacija. Absolutno pravilna ugotovitev. In da te stvari pogledamo, kakšne so, je potrebno operirati s konkretnimi dejstvi. V tem mandatu je imela iniciativo na zakonodajnem področju zlasti opozicija. Če v vseh teh mesecih preštejete, koliko je bilo opozicijskih zakonov in koliko je bilo vladnih, lahko ugotovite, da opozicija močno vodi. Pa to ni bistveno, niti ni v končni fazi pomembno. Na koncu je ključno, koliko zakonov je bilo sprejetih. Zato ker se strinjam s tem, da je sodelovanje ključno, če je obojestranska komunikacija. Zaprosil sem naše strokovne sodelavce, če lahko preverijo, kolikokrat je Nova Slovenija, poslanska skupina Nove Slovenije v tem mandatu podprla koalicijske zakone. In, sporočili so mi, da smo v tem mandatu podprli eden koalicijski zakon, Zakon o dohodnini, in večjemu številu zakonov, ki jih je predlagala koalicija, nismo nasprotovali. Torej je rezultat, če se v nekoliko bolj športnem duhu izrazim - ker danes smo večkrat uporabljali športne primerjave - je rezultat ena - Nova Slovenija : nič - koalicija. Torej, želim si, da za potrebe sodelovanja in obojestransko koristnega delovanja, da se vzpostavi nekoliko več sorazmerja in enakopravnosti. Vesel bi bil, če bi bil ta rezultat vsaj ena : ena, ne ena : nič, ker če bi bil ena : ena, potem bi vendarle se kazali, da se vsaj v enem delu ta koalicija vendarle odmika od stare blokovske politike, da zavrača vse, kar prihaja s strani opozicije. In danes ima s tem Zakonom o vrtcih idealno priložnost, da to stori, in s tem zlasti pomaga staršem, mladim družinam, ki imajo več otrok v vrtcih, da jih vendarle, razbremeni in jih morda spodbudi, da se odločijo za še kakšnega otroka več.